Pane předsedající, společenská odpovědnost firem je stále populárnější téma. Klade důraz na to, aby podniky při své činnosti dobrovolně zohledňovaly ochranu lidských práv, životního prostředí a další společenská kritéria. Jen chci připomenout, že to není nic nového. Již před devadesáti lety firma Tomáše a Jana Baťových věděla, že se musí o své zaměstnance starat, pokud má být dlouhodobě udržitelná. Nešlo jim totiž jen o svůj vlastní zisk. Společenská odpovědnost firem by měla zůstat převážně dobrovolná. Nemůžeme přece firmám přikázat, že musí podnikat pouze na určitém konkrétním místě. Já ale rozumím kolegům z Itálie, rozumím také zaměstnancům, kteří se sem přišli prezentovat, rozumím jejich obavám a jejich pohnutkám, nicméně myslím, že to je především v tomto případě italská vláda a vlády národních států, které se musí angažovat se svými pobídkami a podmínkami pro výhodné podnikání firem.